Madame la Présidente, chers collègues, à l'instar du Parlement européen, le Conseil a adopté des conclusions sur le livre vert concernant la gestion des biodéchets dans l'Union européenne,

2009. Dans ses conclusions, le Conseil encourage la Commission à poursuivre son analyse d'impact en vue d'élaborer, le cas échéant, une proposition législative de l'Union européenne sur les déchets biodégradables d'ici 2010. Vous me direz, on est en 2010, et en particulier le Conseil a invité la Commission à examiner des mesures de prévention, des mesures visant à introduire la collecte séparée des déchets biodégradables, un système d'assurance de la qualité fondé sur le principe de la gestion intégrée de la chaîne et de la traçabilité tout au long du processus, ainsi que la fixation d'exigences relatives à l'étiquetage et aux critères de qualité pour les composts et les digestats. Par ailleurs, le Conseil du 11 juin 2010 a pris acte de la communication de la Commission relative aux prochaines étapes en matière de gestion des biodéchets dans l'Union européenne.

Le Conseil va évidemment examiner une nouvelle proposition dans ce sens et la Présidence belge a organisé une conférence sur les biodéchets le 21 septembre dernier pour débattre, notamment, de la communication de la Commission dans sa substance. Les résultats de cette conférence ont été communiqués au Conseil le 14 octobre de cette année, c'est donc tout récent.